Es ist höchste Zeit, dass wir einen europäischen Fahrplan entwickeln, da Europa 2019 in New York seine Ergebnisse präsentieren muss. Das heute zur Diskussion stehende Monitoring von Eurostat ist viel zu kurz gegriffen. Ich mache das beispielsweise am Ziel 12 nachhaltiger Konsum und Produktion fest sehr lückenhaft und noch nicht stark ausgearbeitet.